tá spolupráca bola podchytená aj z hľadiska ekonomického a hospodárskeho, ale aj z hľadiska podpory rozvoja alebo ochrany životného prostredia. Chcel by som podporiť tých, ktorí hovoria o tom, že tieto vzťahy by mali byť budované predovšetkým na základe bilaterálnych hospodárskych zmlúv, ktoré naozaj vzhľadom na rôznorodosť týchto krajín, rozšírenie vo svete, rozličnú produkciu bude zrejme dobré uprednostniť.